Ja, das ist eine demokratische Institution hier, in der man von Zeit zu Zeit auch die Regeln der Demokratie nutzen muss. Deshalb hatte ich mich zum Abschluss des Pakets noch einmal gemeldet, weil ich eine für unsere Fraktion wichtige Frage zu diesem Paket stellen möchte. Sie haben eine klare Mehrheit für ihre Linie hier. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, das haben wir zu akzeptieren, obwohl wir anderer Meinung sind. Da wir aber den Prozess noch nicht abgeschlossen haben, habe ich eine Frage. Von der Beantwortung dieser Frage hängt für unsere Fraktion eine Menge im weiteren Prozedere ab.

Ich möchte jetzt folgende Frage an Sie stellen Wenn der Rat seine Position nicht verändert, was machen Sie dann?

Dann sind wir bereit, mit Ihnen alles durchzufechten.